Monsieur le Président, le groupe Identité et démocratie veut, dans le cadre d'une Europe des nations fondée sur la solidarité de peuples souverains, une véritable Europe politique forte et indépendante, à l'égal de celle que souhaitait avec vision le général de Gaulle. Votre Europe, malheureusement, c'est celle aujourd'hui de l'impuissance et de la soumission érigées en vertus cardinales. Impuissance face au péril islamiste, soumission devant les seuls intérêts mondialistes et états uniens. Sur toutes les questions stratégiques particulièrement sensibles, quand nous ne sommes pas passifs, nous agissons contre les intérêts vitaux des nations européennes. Sur le dossier du nucléaire iranien, nous ne présentons aucune alternative crédible à l'égard de la politique de Washington alors que, pertinemment, seul un accord global solide effectif peut permettre à chacun de sortir par le haut. Où sont les fameuses promesses depuis des mois de mise en place d'un dispositif alternatif pour reprendre les relations commerciales? Vous considérez c'est votre rhétorique favorite que la Russie est un ennemi stratégique. Tous les six mois, c'est la prolongation automatique des sanctions sans nous interroger sur leur portée effective, sur leur coût et sur leur signification diplomatique. Vos choix furent catastrophiques sur le problème syrien, un ancien ministre des affaires étrangères allant jusqu'à célébrer le bon boulot fait par le Front Al Nosra, en fait Al Qaida en Syrie, les mêmes qu'aujourd'hui l'armée française combat souvent seule dans le Sahel.

En vérité, vous ne pouvez porter aucune ambition pour l'Europe parce que le projet que vous concevez n'est qu'une pâle déclinaison locale du nouvel ordre mondial, votre totem depuis trente ans.